Señora presidenta. Bienvenido, vicepresidente. No voy a perder mucho tiempo agradeciendo el trabajo de estas últimas semanas y felicitando a la Comisión por esta comunicación. Me detendré fundamentalmente en una cuestión que ha llamado mi atención. Es cierto que el plan financiero de toda esta nueva agenda resulta todavía incierto. Yo creo que la Comisión ha cuantificado bien las necesidades, pero tenemos retos por delante muy importantes. Me gustaría referirme a la situación difusa en la que deja la comunicación la posibilidad de establecer un ajuste en frontera sobre los bienes importados y la importación de CO2. En estos momentos ya estamos sufriendo una fuga de carbono. En toda Europa se están yendo empresas fuera de nuestro continente a producir más barato, pero, además, a producir contaminando mucho más, poniendo en riesgo los esfuerzos que está haciendo la Unión Europea y que vamos a hacer en los próximos años. Y, sin embargo, en su comunicación dicen que perciben un riesgo que puede materializarse y que, si se materializa, plantearían esta medida.